We willen niets minder dan inzicht in de rekeningen. Transparantie van de uitgaven is gewoonweg noodzaak, want de uitgaven van de Raad zijn van een wezenlijk andere orde dan veertig jaar geleden. Ten aanzien van ITER doe ik een oproep om mijn amendement goed te keuren dat erop gericht is het ITER project te herevalueren en een duidelijk overzicht te krijgen over de toekomstige financieringsbehoeften. Dan de agentschappen. Er is een wezenlijk onderscheid tussen het EMA en het EFSA enerzijds en het Milieuagentschap anderzijds.

Wat betreft EMA en EFSA vraag ik aandacht voor de financiering van beide agentschappen. EMA wordt nu reeds voor 73 gefinancierd uit vergoedingen die door de farmaceutische industrie worden betaald. Bij EFSA, de Voedselveiligheidsautoriteit, is dat vooralsnog niet het geval, maar het staat wel op de agenda. En dat is gevaarlijk. Er is nood aan goede regels, zo niet ontstaat minstens de perceptie van mogelijke beïnvloeding van de resultaten bij de evaluatie van producten. De Commissie begrotingscontrole vraagt aandacht voor de bestrijding van belangenconflicten en de draaideurpolitiek.

Dat is een laakbare praktijk. Ten aanzien van EFSA ik bezocht de Voedselveiligheidsautoriteit vorige week nog in Parma met een delegatie van de Milieucommissie.

Het toont ook aan dat de actie van het Parlement en van individuele leden van dit Parlement, echt werkt. Het werk van de rapporteur, het werk van een collega als José Bové, is merkwaardig en is zeer nuttig.

Ook onafhankelijke deskundigen en onafhankelijk onderzoek moeten aan bod komen. We moeten toezien op de banden tussen wetenschappelijk deskundigen en de biotechindustrie, de voedselbedrijven en lobbygroepen. Nu verlenen we geen kwijting, want we willen een concreet actieplan uitschrijven, zodat we in oktober ook EFSA kwijting kunnen verlenen. Ten aanzien van de Rekenkamer vraag ik met spoed het rapport te publiceren over de mogelijke belangenconflicten bij de agentschappen EMA en EFSA. Ten slotte het Milieuagentschap, heel kort. De nuttigheidswaarde van dat agentschap staat niet ter discussie. Wat wel ter discussie staat zijn een aantal praktijken uit het verleden banden van de directeur met een ngo, mogelijke problemen inzake de openbare aanbestedingen.